mikrofinansowania. Mnie w Pana wypowiedzi zaniepokoiło to, że mówił Pan, iż trzeba dbać o to, żeby to rozłożenie, jeśli chodzi o państwa i geografię, było różne. Czyli jakie państwa skorzystały już z tego instrumentu?